Hvala za besedo. Samo bi eno stvar, izpostavil. Jaz sem uvodoma povedal, da gre za zelo kompleksno, področje, kar se tiče dvojnega statusa. Ravno zaradi tega sem nanizal, katere zadeve so, težavne, oziroma o katerih se bo treba pogovoriti, razmisliti in sprejeti odločitev, ne. To, če so težavne, mislim, da ni ovira, da si jih, reši, zagotovo pa to ne pomeni, da so da so neobhodne, ker mislim, da ste jih na neki tak način malo skušali predstaviti, tudi kar se tiče zaposlenih in tako naprej. Kar se tiče tistih, ki delajo, pa, omenili ste, da delajo na črno, če imate morda informacije o takih primerih, predlagam, da se obrnete na ustrezne institucije, ki, mislim, da delujejo. Tu imamo Finančno upravo, ki ima tudi anonimno telefonsko številko, na katero se kaj takega lahko javi, imamo tudi Inšpektorat za delo, ki je ravnokar, se pravi, predsprejet bil ZIPRS na vladi, ki predvideva določeno okrepitev, se pravi, tudi Tržni inšpektorat, vem pa, da tudi, se pravi, te sredine, če rečemo temu obrtna zbornica in tako naprej, so tudi občutljivi na to in pazijo oziroma skušajo doseči, da, se pravi, se takšni, ki so njihova nelojalna konkurenca, umaknejo s trga, zaradi tega, da lahko normalno poslujejo v našem prostoru.